Señora Presidenta, en África, las personas con albinismo se enfrentan a alguna de las formas más extremas de persecución y a violaciones de los derechos humanos que van desde una discriminación social generalizada y el acoso hasta asesinatos, secuestros, violaciones y mutilaciones.

Esto provoca que bandas de traficantes los asesinen para conseguir partes de su cuerpo que se creen que traen salud y riqueza. Por la parte que nos toca, la acción exterior de la Unión a veces mina o deteriora los servicios públicos de los países del sur, fomentando privatizaciones a través de acuerdos comerciales totalmente injustos. Debemos ser coherentes y tomar conciencia de que la medida más eficaz para atajar esta realidad es fortalecer los servicios públicos de estos países, especialmente la educación, para terminar con estos mitos.